La réalité vous le savez très bien est tout à fait différente.

Je n'ai pas plaidé pour la patience. J'ai dit que ce serait nous demander trop de patience.

Elles ne sont pas tellement différentes de certaines positions que j'ai entendues ici. Tantôt c'est la subsidiarité, tantôt c'est ne pas être d'accord qu'il faut un instrument obligatoire, tantôt c'est la libre entreprise qui va, quelque part, de toute façon, faire le bon choix.